Señor Presidente, Señor Comisario, el derecho a una asistencia sanitaria de calidad es un derecho fundamental reconocido. Por ello, el futuro Plan de acción sobre la salud electrónica debe concentrar sus esfuerzos y escasos recursos en dos objetivos garantizar un mejor acceso a los servicios sanitarios y una mayor igualdad entre los ciudadanos europeos, acabar con las desigualdades y los agravios comparativos y reforzar los derechos de los pacientes. Para lograrlo, es necesario involucrar y apoyar a los profesionales de la salud, los pacientes y sus organizaciones en la puesta en marcha de este plan de acción, cooperar y coordinar con los diferentes sistemas europeos, y preservar la dimensión humana y centrada en el paciente, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población europea. Por último, quisiera hacer un llamamiento a las autoridades del Gobierno de mi país ―España― para que rectifiquen y paralicen las privatizaciones sanitarias, que van encaminadas a defender los exclusivos intereses empresariales, en detrimento de los derechos de los pacientes. Por ello pido al Presidente de mi país ―el señor Rajoy― que concentre sus esfuerzos en mejorar y reforzar el sistema público de salud, patrimonio de todos los españoles y que no debe cuestionarse ni estar en manos privadas. Reforcemos el pilar del Estado de bienestar y de la cohesión social.